Panie Przewodniczący! Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Serbią określono jako możliwe jeszcze w bieżącym półroczu. Uważam, że należy uczynić wszystko, aby tak się stało, ponieważ przyjęcie kolejnych po Słowenii i Chorwacji krajów byłej Jugosławii jest obecnie elementem unijnej racji stanu. Serbia przez lata prowadziła brutalną politykę na Bałkanach, dlatego tym trudniej jest obywatelom wielu krajów członkowskich pozytywnie odnosić się do jej procesu integracyjnego. Jednak najlepszym narzędziem stabilizacji i demokratyzacji regionu jest właśnie przystąpienie tego państwa do Wspólnoty. Dzięki temu Belgrad zobowiązany będzie do realizowania europejskich wartości, a jego praworządność poddana zostanie efektywnej kontroli. Między innymi właśnie na konieczność poprawy w obszarach praw człowieka, a także społeczeństwa informacyjnego i środków przekazu zwrócono uwagę w niniejszym sprawozdaniu. Podkreślono znaczenie normalizacji stosunków z również aspirującym do członkostwa Kosowem, pomimo braku uznania.